hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi um breytingu á almennum hegningarlögum númer nítján nítján hundruð fjörutíu í frumvarpinu eru lagðar til tvær breytingar á tvö hundruð tuttugustu og sjöundu grein a almennra hegningarlaga númer nítján nítján hundruð fjörutíu sem fjallar um mansal annars vegar er lagt til að refsing fyrir mansal verði hækkuð úr átta ára fangelsi í tólf ára fangelsi og hins vegar er lagt til að í stað þess að við verknaðarlýsingu á mansali í fyrsta tölulið fyrstu málsgrein tvö hundruð tuttugu og sjö greinar a sé vísað til tvö hundruð tuttugustu og sjöttu grein almennra hegningarlaga í heild sinni er lagt til að þar verði einungis vísað til fyrstu málsgrein tvö hundruð tuttugustu og sjöttu greinar undanfarin ár hefur sérstök áhersla verið lögð á það að berjast gegn mansali á íslandi í mars tvö þúsund og níu samþykkti ríkisstjórnin aðgerðaáætlun gegn mansali og í samræmi við þá samþykkt var í nóvember það ár skipað sérfræði og samhæfingarteymi um mansal sem meðal annars hefur það hlutverk að tryggja yfirsýn og þekkingu á mansalsmálum og að þolendur mansals fái viðeigandi vernd og aðstoð með dómi hæstaréttar frá sextánda júní tvö þúsund og tíu var í fyrsta skipti sakfellt fyrir mansal hér á landi í málinu voru fimm menn fundnir sekir fyrir hlutdeild í mansalsbroti gegn nítján ára stúlku sem beitt hafði verið ólögmætri nauðung og annarri ótilhlýðilegri meðferð í

flutt hingað til lands til að stunda vændi þar sem ekkert lá fyrir til sönnunar á því hvort mennirnir hefðu framið verknaðinn í eigin þágu frekar en sem hlutdeildarmenn í broti annars manns eins eða fleiri sem ekki hefði orðið uppvíst um voru þeir dæmdir sekir fyrir hlutdeild í mansalsbroti við ákvörðun refsingar var litið til þess að samverknaður þeirra laut

var sá mannanna sem ríkastan þátt var talinn eiga í brotinu dæmdur til fimm ára fangelsisrefsingar en hinir til fjögurra ára fangelsisrefsingar í mansali felst alvarlegt brot gegn þeim einstaklingi sem er sviptur frelsi sínu í ljósi alvarleika þessara brota og með hliðsjón af þeim refsingum sem liggja við brotum á hundrað nítugasta og fjórðu grein almennra hegningarlaga um nauðgun og tvö hundruð tuttugustu og sjöttu grein almennra hegningarlaga sem fjallar um frelsissviptingu en við hinu fyrra broti getur legið allt að sextán ára fangelsi og hinu síðara allt að ævilangt fangelsi er í frumvarpinu lagt til að hámarksrefsing fyrir brot á tvö hundruð tuttugustu og sjöundu grein a almennra hegningarlaga verði hækkuð úr átta ára fangelsi í tólf ára fangelsi á það ber sérstaklega að líta að brot gegn

laganna þar sem mælt er fyrir um að við frelsissviptingu sem framin hefur verið í ávinningsskyni eða verið langvarandi liggur fangelsi ekki skemur en eitt ár og allt að sextán árum eða ævilangt þykir rétt að unnt sé að beita ákvæði annarrar málsgreinar tvö hundruð tuttugustu og sjöttu grein samhliða broti á tvö hundruð tuttugustu og sjöundu grein a hæstvirtur forseti ég hef hér gert grein fyrir efnisatriðum frumvarpsins ég legg því